Dans un contexte financier particulièrement difficile, la Commission européenne a tenu les engagements qu'elle avait pris, notamment, vis à vis du Parlement. Sur les dépenses, l'augmentation proposée se rapproche de celle que le Parlement recommandait je ne reviens pas sur ce qu'ont dit nos rapporteurs. Sur les recettes, un pas historique est franchi. Le Parlement l'avait demandé depuis quatre ans, c'est fait. Des propositions de nouvelles ressources propres sont désormais sur la table. La logique infernale du juste retour est enfin remise en cause et aucun gouvernement ne peut rejeter d'un revers de main les propositions concrètes qui sont faites. Toutes les contributions nationales vont être réduites

Pour la première fois, le débat va ainsi s'ouvrir à la fois sur les dépenses du budget européen et sur ses recettes. Il est essentiel que ce débat soit le plus large possible, le plus ouvert possible, le plus démocratique. C'est pourquoi le Parlement européen a proposé de le lancer dans le cadre d'une grande conférence financière européenne, en y associant tous les parlements nationaux. Nous comptons sur la présidence polonaise pour en préciser avec nous, la composition, le calendrier et le mandat. L'Union a été solidaire dans la crise financière il s'agit maintenant de définir les modalités de cette solidarité européenne pour préparer notre avenir commun à l'échéance